Donc, vous ne pouvez pas attendre le dernier moment pour traiter de la dimension sociale de l'univers numérique.

Notre collègue Kósa vient de parler de l'accessibilité, mais il y a aussi la question du statut des travailleurs dans le domaine du numérique, et de ce point de vue là, l'accès à une protection, à la portabilité des droits, à la formation, à la possibilité de mener des revendications collectives, est un défi nouveau pour le droit social que vous devez aussi aborder.